Želimo li osigurati ribarima pravo na rad te katalizirati ekonomski rast i očuvanje poslova u primorskim krajevima, a s druge strane učinkovito zaštiti morske resurse, naravno da se moramo osloniti na relevantne podatke. Kao zastupnica iz Hrvatske zabrinuta sam što još uvijek nemamo potpune podatke o stanju ribljih stokova u Jadranu. Dostupni se podaci iz različitih izvora dobrim dijelom međusobno isključuju pa je teško donijeti politike koje će predstavljati kvalitetan balans između interesa ribara i zaštite resursa. Stoga apeliram na nadležne na svim razinama da ovo pitanje reguliramo sa što manje propisa, osiguramo jednostavno prikupljanje podataka koje neće predstavljati opterećenje ribarima i olakšamo razmjenu među nadležnim tijelima.